Hvala lepa, spoštovani predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Spoštovani poslanec, naj se, am, na začetku zahvalim za vprašanje, na katerega opozarjate, ki je po moji presojni vsekakor zelo pereče vprašanje, se pravi uničevanje spomenikov obeležij NOB. Zdaj, po naših v naših registrih, ne, nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije je vpisanih več kot trideset tisoč enot. Po naših podatkih je od teh dva tisoč sedemsto devetinšestdeset - tukaj imava, izgleda, malo različne podatke, no - dediščine, povezane z drugo svetovno vojno. Od teh dva tisoč sedemsto devetinšestdeset enot je sedemsto devetintrideset razglašenih za kulturni spomenik lokalnega pomena, dvaindvajset enot je spomenik državnega pomena in potem imamo še bolnico Franja, ki je pridobila status, zaščite z znakom EU-dediščine. Zdaj, porast - s ne samo uničevanja, tudi kraje teh, celo nagrobnikov - se pravi, ne samo spominskih plošč ali, spomenikov, ki stojijo - je res vsako leto večja. Tukaj verjetno samo pregon kot tak, ne bo dosegel ta efekt, ki ga bi mogli - verjetno je tukaj vprašanje neke vzgoje, omike in odnosa do same dediščine, ki jo imamo. Omenili ste, da je to mogoče načrtno. Da je to izbris herojskega dejanja. Težko sodimo verjetno temu, ali je to načrtno ali ne. To, bi bi bilo potrebno ugotoviti s samimi, organi pregona. Kaj, ministrstvo že več let dela? Resnično je, da ni vse popisano. Trudimo se, da bi sedaj popisali in dobili res, adekvaten popis, kaj obstaja - tukaj smo tudi v navezi z Zvezo borcev, da bi prišli, do pravih podatkov, in seveda tudi s popisom na terenu. Zdaj, glede na naraščajoč pojav poškodb, kraje javnih spomenikov, se na Zavodu za varstvo kulturne dediščine že nekaj let odvija program triD, digitalizacije ogroženih spomenikov. To v tem, da če bi prišlo do hujših poškodb ali kraje, da bi vsaj imeli možnost rekonstrukcije, teh spomenikov. In to je na žalost edini način, s katerim bi lahko, kar se ministrstva tiče, naredili, da bi se ti spomeniki ohranili. Potem je pa še drugo vprašanje, ki ste ga tudi vi postavili, je pa tudi nekako, politika, kako bi ohranjevali in kako bi pomagali pri ohranjevanju. Zdaj, dediščina, ki ima status, državnega pomena, se seveda financira iz, strani, države. Lokal, Lokalni spomeniki jih financirajo, lokalne skupnosti, nekatere zelo vzorno, nekatere malo manj. Mi se trudimo, da bi, smo tudi dali narediti neko študijo, da bi z davčnimi olajšavami in drugimi finančnimi spodbudami pomagali tako občini kot tudi posamezniku, ker kot vemo, veliko teh obeležij je tudi na privatnih hišah in pripada, čisto fizičnim osebam. Tako da poskušamo nekako, gledati globalno, kako bi lahko te različne kategorije, ovrednotili, kako bi lahko s finančnimi stimulacijami, zaščito in digitalno, arhiviranje teh spomenikov prišli do tega, da bi dediščina vseeno ostala, za naslednje generacije. Hvala.